Schwarzarbeit und Sozialdumping sind neben der hohen Arbeitslosigkeit sicherlich die Schreckgespenster in der Europäischen Union. Daher ist es auch eine Grundaufgabe der EU, im Binnenmarkt dafür zu sorgen, dass mobile Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geschützt werden. Dazu brauchen wir ganz einfach effektive Arbeitsinspektionen.

Daher sollen Sanktionen auch spürbar sein für jene Unternehmen, die schließlich von dieser Wettbewerbsverzerrung profitieren.